Vielen Dank, Herr Präsident! Ich darf mich herzlich bei Ihnen für Ihre doch sehr beeindruckenden Worte bedanken. Ich darf noch einmal wiederholen, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments Ihnen sicher sehr aufmerksam zugehört haben bei Ihren letzten Worten. Wir wären froh, wenn immer alle, die an die Regierung kommen, so handeln würden, dass sie das, was sie vorher abgelehnt haben, dann als Regierungschefs umsetzen.